In der Tat habe ich seit ungefähr einem Jahr im Rechtsausschuss an diesem Dossier gearbeitet, versucht Europa, digitaler zu machen, Menschen weiter zusammenzubringen. Ich habe noch nie so eine Lobby Einflussnahme gesehen wie in diesem Dossier.

Das spiegelt sich zum Beispiel auch wider in einer sehr interessanten Debatte, in den Sitzungen, die wir darüber geführt haben. Ich jedenfalls werde mit diesem Mandat nicht in die Trilog Verhandlungen gehen und werde damit meinen Namen von diesem Bericht zurückziehen.